Protože mnohem víc času věnujeme ekonomickým, sociálním a bezpečnostním problémům. Ale střídání času pálí velké množství občanů a je tedy i naší povinností se zabývat jejich výzvou. Proto se domnívám, že je potřeba vnímat to, že energetické úspory se neprokázaly, ale že naopak střídání času má dopad na zdraví občanů. Samozřejmě, jsou tady lidé, kteří chtějí strávit v létě více času venku volnočasovými aktivitami, já mezi ně patřím, protože také ráda hraji tenis do devíti hodin večer v létě, ale ten čas mi ráno nikdo nepřidá.